De exemplu, cooperarea transfrontalieră, participarea la rețele profitabile, căutarea de mijloace competitive sau de noi tehnologii sunt elemente importante în motivația IMM urilor moderne de a se internaționaliza. De asemenea, în strategiile lor de internaționalizare, IMM urile

De aceea, subliniez importanța practicării întreprinderilor în parteneriate cu țări terțe, asigurând astfel accesul la piețe interne și internaționale.